decyzją Rady Europejskiej Serbia uzyskała status kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej. To trudna droga, ale jedyna właściwa, która musi być dokumentowana.

Polega to również na zmianie funkcjonowania instytucji państwa, zmianie mentalności czasami, kto wie, czy ta zmiana mentalności nie jest najważniejsza wdrażaniu i dokumentowaniu postępów. Jednocześnie stwierdzamy, że ta umowa o stabilizacji i stowarzyszeniu ma swoje pozytywne aspekty.

Należy podkreślić też dobrą integrację w zakresie handlu czy postępy, jeżeli chodzi o zmiany w gospodarce, choć one nie są jeszcze wystarczające.

Ja myślę, że ważna jest tutaj deklaracja pani wicepremier, która mówi, że ambicją Serbii jest rozpoczęcie rozmów w sprawie członkostwa wiosną czy latem 2013 roku to jest ważny fakt. Jak daleką drogę przebyła Serbia świadczy o tym chociażby pierwsze referendum konstytucyjne, na którym byłem obserwatorem ze strony Rady Europy. Wtedy nikt nie przewidywał, że Serbia rozpocznie kiedykolwiek w przewidywalnym czasie negocjacje w sprawie stowarzyszenia i członkostwa, a to jest faktem w chwili obecnej i tego Serbii gratuluję.